Azt viszont határozottan tudjuk és ez talán tanulságként levonható hogy az orosz piac bizony hosszú távon is bizonytalannak tekintendő. Az európai szankciók egyébként olyanok voltak, amelyek nem fájtak a mindennapok embereinek. Az orosz oligarchákat, az orosz pénzügyi és hadiipari csoportokat sújtották. Szerintem ez okos lépés volt. A Putyin által bevezetett embargó ugyanakkor nemcsak az európai agrártermelőknek, de bizony az orosz embereknek is fáj. Éppen ezért azt nyugodtan a politikai következtetések sorába emelhetjük, hogy ez ügyben Vlagyimir Putyin mérhetetlen bűncselekményt követett el.

A lengyel almatermelőknek talán a legjobban, de akár a skót, igen a skót mezőgazdasági termelőknek is. Az élelmiszer ugyanakkor nem arra való, hogy megsemmisítsük, nem arra való, hogy be se takarítsuk, és még csak arra se való, hogy raktározgassuk drága pénzen. Hanem arra való, hogy megegyük! Európa válasza az kell legyen erre az orosz embargóra, hogy megesszük a saját élelmiszerünket. Rengeteg éhes ember van itt is. Tarabella képviselőtársam is és mások is világosan elmondták, fiatalok, gyerekek, idősek, szociálisan hátrányos helyzetben lévők nagyon nagyon hamar meg tudják enni ezt az élelmiszerfelesleget. Az 500 milliós belső piac értékét ne becsüljük alá! Képviselőtársaim, fejenként, európai polgáronként tízeurós problémáról beszélünk.

De ha már olyan nehéz szülés ez a gondolat, akkor annyit mondok, legrosszabb esetben vigyük oda az éhező ukránoknak, Kelet Ukrajnában nagyon sokan vannak!